Señora presidenta, comisario, hace un momento debatíamos aquí, en el Parlamento Europeo, la modificación de la Directiva relativa a la lucha contra el terrorismo y la importancia de poner en común toda la información disponible, con todas las bases de datos y toda la tecnología a disposición de la Unión Europea, que no es poca. Es importante prevenir los ataques informáticos a los sistemas de inteligencia, es importante transmitir información bajo control judicial y con todas las garantías pero si es importante reforzar las bases de datos en las fronteras exteriores de la Unión, más importante es todavía que esto no convierta las fronteras exteriores de la Unión en un infierno que sea impenetrable, incluso, para los ciudadanos europeos. Por eso llamamos la atención sobre la necesidad de que los controles y su refuerzo no sean sistemáticos, sino que lo sean exclusivamente cuando estén racionalmente subordinados a la seguridad, y exista la flexibilidad suficiente como para que esos controles puedan relajarse tanto en su intensidad como en su dimensión temporal, en su alcance temporal, siempre que sea posible atendiendo a la seguridad y, sobre todo, en aras del libre tránsito y circulación de los ciudadanos europeos dentro de las fronteras interiores de la Unión, porque eso es Schengen, el acervo más preciado de la construcción europea.